Criza economică și financiară din spațiul european a avut efecte marcante, crescând sistematic vulnerabilitatea socială a celor mai dezavantajați cetățeni ai Uniunii. Continuarea programului de distribuire de alimente este o măsură esențială în actualul context economic și politic. Ea ar putea oferi un sprijin puternic pentru 18 milioane de europeni, fără a impune sarcini suplimentare asupra bugetelor naționale. Ne trebuie o soluție de tranziție extrem de urgent pentru anii rămași din actualul cadru financiar multianual. Propunerea a fost blocată în cadrul Consiliului timp de doi ani și ne bucurăm că avem, în sfârșit, un compromis. Vreau să mulțumesc Comisiei și domnului Comisar Cioloș pentru efortul pe care l au depus.